Monsieur le Président, dès les premières lignes, le ton est donné c'est pour conjurer la montée de l'euroscepticisme que quelques milliers de volontaires viendront porter la bonne parole et grossir les rangs des ONG qui écument déjà les récifs de la Méditerranée.

Car, n'en déplaise à la Commission, la tentation de retirer quelques jeunes des chiffres embarrassants du chômage ne date pas d'hier, pas plus que celle de cibler les publics défavorisés.

Sans surprise, les jeunes Européens des classes populaires paieront au prix fort cette préférence étrangère, puisque le budget d'Erasmus s'en trouve amputé. Reste qu'alors qu'une échéance électorale capitale approche, la France et l'Europe des oubliés auront à cœur de rappeler à Bruxelles qu'elle n'est que tributaire de la volonté des peuples.